În ultimii ani, Comisia s a concentrat asupra trei mari direcții principale pentru dezvoltarea transportului feroviar deschiderea concurenței, îmbunătățirea interoperabilității și a siguranței rețelelor feroviare naționale și dezvoltarea infrastructurii de transport feroviar. Cu toate acestea, transportul feroviar de marfă în Uniunea Europeană reprezintă doar 18 din totalul transportului intern de marfă. Pentru a îmbunătăți eficiența transportului feroviar de marfă în raport cu alte moduri de transport, Uniunea trebuie să definească și să garanteze o funcționare cât mai eficientă a coridoarelor feroviare de transport de marfă. Acestea trebuie să fie concepute pentru a garanta continuitatea internă a fiecărui coridor, prin asigurarea interconexiunilor necesare între diferite infrastructuri feroviare existente și prin alocarea capacităților necesare pe întregul traseu al coridorului. Crearea unui astfel de coridor trebuie să asigure interconexiuni mai bune cu infrastructura feroviară a țărilor vecine. Consider că este esențial ca administratorii de infrastructură care participă la coridorul de transport de marfă să utilizeze aplicații informatice interoperabile, pentru a trata cererile de trasee internaționale și a gestiona traficul internațional în cadrul coridorului.